Monsieur le Président, je pense que nous avons été très attentifs aux propos que vous avez tenus relativement à l'égalité des hommes et des femmes et contre le harcèlement sexuel. Simplement, puisque vous avez évoqué la situation des fonctionnaires de ce Parlement, je voudrais rappeler une affaire qui est extrêmement inquiétante. Une fonctionnaire française en poste au Secrétariat général avait lancé des accusations extrêmement graves, peut être d'ailleurs totalement infondées, le problème n'est pas là contre un très haut fonctionnaire de ce Parlement que je ne veux pas nommer ici. Il se trouve que le message qu'elle a adressé à tous les députés a été effacé par l'administration de ce Parlement, ce qui représente une intrusion tout à fait inadmissible dans nos courriers personnels. Je tiens tous les éléments de cette affaire à votre disposition. Je pense que si les accusations de cette fonctionnaire française étaient infondées, il était tout à fait légitime, bien sûr, que la personne mise en cause le très haut fonctionnaire mis en cause répondît ou que le Président adresse une réponse aux parlementaires. Je pense, en revanche que, quel que soit le fond de cette affaire, il était tout à fait inconvenant et inadmissible que les ordinateurs de tous les députés aient été visités afin de faire effacer le message de la plaignante.